Paní předsedající, já podpořím jmenování paní Lagardeové do Evropské centrální banky, protože je to skutečně odborník s mezinárodním renomé. Pro mě je důležité, že obhajuje dokončení bankovní a měnové unie a také, že chce vysvětlovat velmi složitou měnovou politiku lidem.

Česká republika ještě nemá jednotnou měnu euro, ale já vnímám euro jako hodnotnou a stabilní měnu. Byla zde vyslovena teze, že fiskální politika by měla podporovat vždy růst. Já bych proti ní chtěl postavit tezi o stabilitě systému, byť používá ECB třeba v poslední době určité netradiční nástroje, tak ta stabilita systému je pro mě důležitá a je spojena se jménem paní Lagardeové. Takže já ji rozhodně podpořím a jsem velmi rád, že ta diskuse dnes svědčí v její prospěch.